J'appelle donc la Commission, si cette loi venait à être adoptée, à reconsidérer nos engagement vis à vis de l'Ouganda. Un pays qui, à ce moment là, serait en rupture non seulement avec le droit international, mais aussi avec les principes fondamentaux des accords de Cotonou, ne pourrait continuer à bénéficier du soutien de l'Union européenne. Pour conclure, chers collègues, je tiens à rappeler que chacun doit être libre de son orientation sexuelle, sans craindre d'être emprisonné ou tué.